Evident că discuția de astăzi ne aduce în față o problemă pe care o regăsim și în alte cazuri puterea de negociere a Comisiei Europene în acorduri comerciale cu țările non europene. Ne așteaptă și acordul Brexit cu Marea Britanie, avem și cu Elveția probleme, dar iată că neînțelegerea dintre Norvegia și Uniunea Europeană aduce prejudicii economice, sigur, și o dimensiune de mediu. Eu vă mulțumesc că ați fost foarte corect, domnule comisar, și ne ați informat că încă n ați ajuns la niște soluții.

Nu putem să avem pierderi economice în spațiul european, sigur, de la cei mai mici pescari ne referim aici la bugetele naționale ale statelor care acum nu pot să beneficieze de acordul care este în vigoare între Uniunea Europeană Și cred, domnule comisar, că dumneavoastră trebuie să vă întoarceți la Comisie și să spuneți foarte clar că nu este singurul caz. Comisia trebuie să înțeleagă că trebuie să rezolve în timp foarte scurt aceste litigii pentru a nu aduce prejudicii suplimentare.